Ich habe diesem Bericht des Kollegen Seeber zugestimmt.

Ich ersuche alle Kolleginnen und Kollegen dieses Hauses, diesen Vorschlag des Kommissars Michel Barnier zu unterstützen. Er ist vernünftig.